Premier point le climat était bel et bien, la semaine passée, l'enjeu numéro un pour ce sommet européen. Merci pour les encouragements qui ont été exprimés je mesure bien toute la tâche qui reste encore à accomplir et particulièrement la nécessité, très rapidement, de s'accorder sur les objectifs 2030 pour nous préparer lors des prochaines COP, notamment à Glasgow. Nous le ferons avec la Commission, en prenant en considération les évaluations nécessaires pour poursuivre les progrès sur ce sujet.

Troisième élément nous avons ouvert le chantier du financement parce qu'effectivement, pour être crédibles et réalistes, cette question du financement est essentielle. Nous allons la poursuivre dans les prochains mois, notamment, mais pas seulement, au regard du débat sur le prochain budget européen. Et enfin, point complémentaire, que plusieurs ont évoqué je crois aussi que cette position forte, portée par les autorités européennes pacte vert européen, neutralité climatique en 2050 donne aux autorités européennes et aux institutions un mandat clair sur le plan international, notamment dans le cadre des sommets de l'année prochaine avec la Chine. Faire avancer cet ordre du jour sur le plan international est aussi part du succès, et je crois profondément que cette décision est véritablement essentielle, car elle crée les conditions pour mettre l'Europe en situation, demain, d'avoir des champions pour l'économie verte, ce qui est une bonne chose pour la prospérité, pour la stabilité, pour le développement et pour l'innovation également. Enfin, regardez quelles que soient les impatiences, que je respecte et que j'entends le chemin parcouru en quelques mois.

Weber et par d'autres parlementaires européens c'est un chantier extrêmement difficile. C'est la raison pour laquelle, bien avant ce sommet de la semaine passée, j'ai pris beaucoup de temps, Monsieur le député, pour rencontrer en tête à tête les différents leaders européens, comprendre les priorités, comprendre les espaces de négociation et les espaces de compromis. Mais je compte aussi sur la cohérence politique de l'ensemble des responsables politiques, parce que j'entends ici une ligne de force qui se dégage et des ambitions qui sont légitimes en terme de capacité d'action au travers du budget européen.

Je compte aussi à l'avenir sur une capacité de porter le débat avec une cohérence politique, qu'on s'adresse à des interlocuteurs sur le plan national ou sur le plan européen, de sorte que les mêmes messages soient portés par les formations politiques au départ desquels vous vous êtes présentés devant les électeurs. Enfin, troisième élément je ne veux pas éluder la question de Malte et de l'état de droit.

L'état de droit est un socle, est une valeur fondatrice du projet européen. Et l'assassinat d'un journaliste est évidemment d'abord un drame pour les familles, est un drame pour les proches, un drame humain. Mais, au delà de ce drame humain et personnel pour les familles, c'est une attaque grave et sérieuse contre la liberté de la presse, c'est un des fondamentaux de ce projet européen qui nous unit et qui nous rassemble. Des enquêtes sont en cours, qui doivent être fondées sur les principes de l'état de droit, sur les principes de la séparation des pouvoirs.

Enfin, un mot encore sur le Brexit je voudrais répéter, dire ici encore que, chaque fois et cela a commencé par le référendum, il y a maintenant trois ans j'ai respecté les positions exprimées au moyen du référendum par le peuple britannique. Je regrette cette décision, mais je la respecte, car elle

Le Conseil européen, la semaine passée et Michel Barnier vient de le redire avec beaucoup de précision s'est mis en ordre de marche pour les étapes suivantes. Nous savons quelle direction nous voulons, nous savons où nous voulons aller, nous savons que la transparence et l'unité seront essentielles pour faire en sorte que ces négociations soient loyales et empreintes de respect. Nous allons protéger, défendre les intérêts européens, le level playing field l'intérêt aussi de préserver l'intégrité du marché intérieur. Mais je voudrais, avec beaucoup de tranquillité, avec beaucoup de calme ce sera toujours mon esprit le rassemblement dire à celles et ceux que j'ai entendus dans cette assemblée qui, une fois encore, ont pratiqué l'insulte et l'injure ennuyeuses plutôt que l'argument, leur dire que je ne me laisserai pas, nous ne nous laisserons pas intimider par cet esprit de controverse stérile. Avec calme et détermination, nous défendrons une relation forte, étroite pour l'avenir avec la Grande Bretagne.

Ambition, confiance et bon sens sont, à mon sens, les lignes de conduite qui doivent dominer l'action des institutions, sans jamais oublier que chaque institution est là pour porter les espoirs et les rêves des citoyens européens et faire en sorte que ce projet qui nous mobilise soit un projet porteur de lumière pour l'avenir.